La nivelul Uniunii Europene sunt necesare eforturi suplimentare pentru realizarea pieței unice și în special pentru a finaliza piața unică digitală până în 2015. Subliniez rolul important al industriei în ceea ce privește creșterea economică, competitivitatea, exporturile și crearea de locuri de muncă în Europa, ca promotor al productivității și al inovării. Identificarea domeniilor industriale în care Uniunea Europeană poate fi competitivă pe plan internațional, asigurarea competențelor și calificărilor necesare, precum și asigurarea infrastructurii industriale și a materiilor prime necesare ar trebui să devină prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre.